Együttérzéssel gondolok azokra a szegény fiatalokra Magyarországon, meg hát idősebbekre is, akik az Európai Unió lobogóját lóbálva kelnek ki a magyarországi korrupció ellen.

Most kivételesen lebuktak, porszem esett a gépezetbe, de ez egy abszolút tipikus történet.

Majd pedig visszajár lobbizgatni a Goldman Sachs érdekében az európai uniós pajtásaihoz. Így megy ez, kérem szépen, tehát ne az Európai Unió zászlóját lobogtassuk, hogyha a korrupciótól meg akarunk szabadulni, mert ez nem az a hely, ahonnan tanulni lehetne.